A nők oktatáspolitikájára, a nők mobilitására és a nők szakképzettségére való odafigyelés rendkívül fontos, sőt, továbbmegyek, gazdasági előnyhöz juttathatja a tagállamot, és az Európai Uniót is, azonban vannak problémák, amiket kezelni kell. Ilyen probléma például, amikor a nők külföldre mennek dolgozni, és ott szeretnének beilleszkedni, ugyanakkor a szociális jogaik csorbulnak. Nagyon fontosnak tartom a jelentéstervezetben megjelenő integrációs programokat, fontosnak tartom a pszichológiai tanácsadást, valamint fontosnak tartom annak a kérdésnek is a mielőbbi kezelését, ami a nemek közötti bérezési különbségben, jövedelemkülönbségben jelenik meg.